Señor presidente, señor comisario, señorías, en el sur de Damasco, en Guta Oriental, se está produciendo lo que ha calificado el secretario general de las Naciones Unidas como el infierno en la Tierra.

Usted, señor presidente, nos recordaba las espeluznantes imágenes de los cadáveres de niños amortajados que golpean duramente nuestra conciencia. Como decía un diplomático del Consejo de Seguridad, cada minuto que la comunidad internacional ha estado esperando a Rusia, se ha producido la muerte de muchísimas personas.

Por eso, señor presidente, hay que saludar el coraje de Alemania y de Francia, de Suecia y de Kuwait, al instar la aprobación de esta Resolución del Consejo de Seguridad, que, desgraciadamente, como usted nos recordaba, no está parando el horror. Ahora, la primera prioridad, señor presidente, es aliviar el sufrimiento de la población. Como ha dicho la alta representante, hay que poner fin a la masacre no por cinco horas, sino definitivamente.

La Unión Europea tiene que seguir paliando los efectos de este terrible conflicto, como ha hecho en el Líbano, como ha hecho en Egipto, como ha hecho en Irak o como ha hecho en Jordania, y, al mismo tiempo, favorecer las conferencias internacionales, como ha sido el caso de Londres y también el caso de Bruselas. Pero, señor presidente, la Unión Europea se tiene que implicar y buscar denodadamente movilizar todos sus esfuerzos para encontrar una paz estable y duradera en Siria y acabar con esta pesadilla.